Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che di fronte a una realtà oggettiva, cioè, piaccia o non piaccia, che l'accordo nucleare con l'Iran è appeso a un filo, la risposta dell'Europa appaia, come dire, opaca. Vi è stata la lettera siglata da Francia, Germania, Gran Bretagna e dalla signora Mogherini per l'Unione europea, con la quale di fatto si è un po' supplicato gli Stati Uniti di esentare le imprese europee dalle conseguenze delle sanzioni. Ho sentito anche in quest'Aula parlare e insistere, giustamente e polemicamente, su questo concetto dell'extraterritorialità americana. Ma quando mai è stata ostacolata in precedenza? E quando mai, nel corso delle numerose occasioni nelle quali abbiamo commentato e generalmente è stato esaltato questo accordo, si è previsto lo scenario bisogna sempre prevedere un piano B che improvvisamente questo accordo potesse essere vanificato? E quale sarebbe stato il risultato per le nostre imprese? Si dice che si vorranno tutelare le piccole e medie imprese, ma quelle che vanno ad affrontare i lavori e le grandi conseguenze, in un paese come l'Iran non propriamente tranquillo, sono le grandi imprese e queste stanno scappando tutte. Quello che non si dice chiaramente, in questo dibattito, da parte della signora Mogherini, è che scappano tutte, se ne vanno via tutte, quelle dell'auto, quelle del petrolio, disegnando uno scenario molto pericoloso per l'Iran, soprattutto, e quindi per le conseguenze di geopolitica e anche di sicurezza molto pericolose per tutto il mondo.